Monsieur le Président, Monsieur Borrell, compte tenu des problèmes notoires de corruption et d'abus de pouvoir des dirigeants politiques libanais, quelles mesures concrètes l'Union européenne prend elle pour véritablement garantir que l'aide humanitaire soit effectivement fournie à celles et ceux qui en ont le plus besoin au Liban, notamment les groupes vulnérables, tels que les réfugiés, les travailleurs migrants, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées?

En effet, tant que des réformes n'ont pas lieu, le risque de catastrophes, comme l'incendie qui a détruit des équipements d'aide de la Croix Rouge, ne sera pas derrière nous. Nous devons aider les Libanais à tailler ce joyau brut d'Orient en se débarrassant de la corruption et à construire sa démocratie et sa liberté.

Je vous demande alors où est l'Europe dans tout cela?